più importanti del mondo, non aiutano a rendere il quadro geoeconomico più intellegibile. Sono sempre più convinto della necessità di rafforzare l'unione bancaria come componente di un'autentica unione economica e monetaria e combattere l'azzardo morale che coinvolge innanzitutto gli istituti finanziari i quali, complici della pianificazione fiscale aggressiva delle multinazionali, hanno non di rado svolto un ruolo destabilizzante. La fiducia nella democrazia occidentale si fonda anche sulla fiducia dei consumatori, che avvertono purtroppo la fragilità del sistema finanziario e bancario europeo, fragilità che si riflette anche sulle realtà industriali e sul processo di uniformità della normazione.